Z pohledu spotřebitele nemůže být digitální trh jen o odstraňování překážek při nakupování zboží a služeb na internetu.

Nejen o to, jaká mají teoretická práva, ale také, zda se jich mohou reálně domoci, pokud například zakoupili nekvalitní výrobek nebo službu. V této souvislosti je důležité plně implementovat a uplatňovat již přijaté legislativní akty. Zvláštní pozornost věnujme i odstranění diskriminačních praktik, které jsou doposud bohužel běžnou realitou vnitřního trhu. Omezení platebních možností, doručování zboží či rozdílná cena na základě národnosti či země původu tak nevypadá férový jednotný vnitřní trh. Nastavení spotřebitelsky přívětivého a zodpovědného digitálního vnitřního trhu bude tedy oprávněně jedním z hlavních úkolů nové Komise.